Frau Präsidentin! Das Vergabepaket hat uns lange und intensiv beschäftigt, und das Endergebnis kann sich sehen lassen. Als Sozialdemokraten dürfen wir uns über die Festschreibung sozial arbeits und umweltrechtlicher Kriterien bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen freuen. Dadurch wird sichergestellt, dass die öffentliche Auftragsvergabe für die Förderung sozial verantwortlicher Unternehmen genutzt werden kann, und gleichzeitig ist es ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Lohn und Sozialdumping.

Somit wird sichergestellt, dass die Leistungen der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand bleiben können. Viel wird allerdings von der Umsetzung der Richtlinie in den einzelnen Mitgliedstaaten abhängen.